Por tanto, han hecho un buen trabajo y el acuerdo ha sido posible. Si hablamos de gases fluorados diciendo que, no siendo los más numerosos en cuanto al cómputo de emisiones a la atmósfera, sí son de los más perjudiciales, parece que estemos hablando de algo muy lejano o muy técnico. Pero si decimos que están en nuestras casas, en los frigoríficos, en los aires acondicionados y en algunos aparatos, y que a eso hemos de dar alternativa, la cosa cobra una cierta cercanía. A esa cercanía es a la que hemos dado respuesta desde el Parlamento con un informe que quizá no es todo lo ambicioso que debería ser, pero es muy realizable. Ahora le toca a la industria —especialmente a la que se quedó rezagada en la anterior Directiva— dar un paso adelante y subirse al tren del desarrollo sostenible de esta Unión. Esta es una última llamada de embarque a la Unión sostenible que todos perseguimos. Yo agradezco, como decía, esa solidaridad del Norte y del Sur. Porque en el Sur el aire acondicionado no es un lujo —es una necesidad ante las olas de calor que matan personas— y la dependencia del frigorífico es grande por nuestro clima. Y eso se ha comprendido.